Spoštovani predsedujoči! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Državni zbor je oktobra dva tisoč sedemnajst sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je prinesel več sprememb na področju pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Novela ZPVPJNB je tako med drugim na nivoju zakona uredila institut občne seje Državne revizijske komisije, ki je bil predhodno urejen zgolj na nivoju poslovnika. Uvedla senatno odločanje o vseh zahtevkih, prej je namreč o nekaterih zahtevkih, pritožbah in pa o zahtevkih, vloženih v zvezi z naročili male vrednosti, lahko odločal član posameznik, spremenila institut razjasnjevalnega sestanka, predvidela vzpostavitev sistema E-revizija s prihodnjim letom in tako dalje. Z vsemi navedenimi spremembami je bilo potrebno uskladiti tudi Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika, ki ga obravnavate danes, tako sedi zahtevanim zakonskim spremembam, uvaja pa tudi nekatere druge novosti, potrebne za učinkovito delovanje Državne revizijske komisije. Novelirani poslovnik tako dodatne dodatno ureja nekatere pristojnosti občne seje, ki niso predmet zakonskega urejanja. Kot veste, je po zakonu osnovna pristojnost občne seje Državne revizijske komisije enotna uporaba, torej, obravnava vprašanj, ki so pomembna za enotno obravnavo enotno uporabo zakonov in prakso državne revizijske komisije. S poslovnikom pa se Državni revizijski komisiji daje tudi nekatere druge pomembnejše pristojnosti, in sicer pristojnost sprejemanja letnega poročila, pristojnost obravnave predloga sprememb poslovnika in pa obravnava predlogov in pobud za spremembo področnih predpisov. Z noveliranim poslovnikom se ravno tako uvaja nov institut kolegija predsednika in članov, na katerem se obravnavajo vse druge pomembnejše teme, ki niso predmet občne seje. Uvaja se podlago za nadomestno imenovanje članov senatov v primeru načrtovane ali nenačrtovane odsotnosti. Take podlage doslej v poslovniku ni bilo, je pa nujna, da se lahko zagotovi nemoteno delo državne revizijske komisije, ko pride do bolniških ali pa kakršnihkoli drugih odsotnosti članov. Z noveliranim poslovnikom se vzpostavlja pravna podlaga za izvedbo seje senata v razširjeni obliki. To je seja senata, na katero se lahko poleg članov senata, ki so imenovani v posamezni senat in pa svetovalcev, vabi tudi druge člane komisije oziroma druge zaposlene na komisiji, da bi se tam ta način lahko obravnavalo v širšem krogu pomembnejša pravna vprašanja, kar bo še dodatno prispevalo k enotni pravni praksi tega organa. In pa nazadnje. Novelirani poslovnik ravno tako ureja ustrezne podlage, ki jih ravno tako doslej v poslovniku ni bilo, za dodeljevanje zadev na področju prekrškov. Ob Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je poslovnik najpomembnejši pravni akt, ki ureja delovanje Državne revizijske komisije. Menimo, da se s pripravljenimi spremembami in dopolnitvami poslovnika slednjega ustrezno usklajuje z noveliranim zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, obenem pa kot rečeno, se z njim uvajajo tudi nekateri instituti, ki bodo dodatno prispevali k učinkovitosti dela tega organa. Zato predlagam, da državni zbor poda soglasje k temu aktu. Hvala lepa.